Hvala za besedo. Spoštovane, spoštovani, lep pozdrav. danes obravnavamo spremembe Zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, ki v zakon bistveno vsebinsko ne posegajo. Glavna sprememba zakonodaje je prenos pristojnosti o odločanju o namestitvi otroka v rejništvo iz centrov za socialno delo na sodišča. Glede na to, da so se s prenosom pristojnosti, ki jo opredeljuje družinski zakonik, strinjali tako na sodiščih kot tudi na centrih za socialno delo, predlaganim spremembam v Levici ne nasprotujemo. Kot pozitivno ocenjujemo spremembo, ki rejencem omogoča podaljšano bivanje za eno leto oziroma do šestindvajsetega leta. Še po zaključku šolanja, če rejenec nima drugih možnosti za bivanje. Vsi vemo, da mlade, tudi tisti, ki nimajo družinskih ali drugačnih težav, težko pridejo do primernih stanovanj. Glede, glede na to, da se vsaj praviloma rejenci težko zanašajo na svoje družine, je tak ukrep seveda zelo dobrodošel. Rejništvo in nastanitev v zavod sta dve obliki pomoči otrokom, ki zaradi različnih razlogov ne morejo živeti z družino. V splošnem so vsi posamezniki, ki so vključeni v oskrbo pri rejnikih pred prihodom v rejniško družino doživeli travmatične dogodke, ki pa so povezani z z neugodnimi družinskimi razmerami. Na primer: nasilje v družini, alkoholizem in druge odvisnosti, zapustitev s strani staršev, smrt staršev in druge stvari. gre za težke življenjske situacije, zato je pomembno kvalitetna in hitra obravnava, za kar pa je potreben jasno opredeljen namen institutov. Pri rejništvu ne gre le za to, da se otroka, ki iz različnih razlogov ne more živeti pri svojih starših namesti v nadomestno družino. Prednostni rejništva je namreč, prednost rejništva je namreč ravno v njegovi domačnosti, naravni obliki, ki naj bi otrokom omogočila, da pridobi pomembno družinsko izkušnjo oziroma toplino, ki jo je težko ustvariti v drugi skupinsko organiziranih oblikah varstva otrok. Seveda tudi to je zelo pomemben faktor, varnost. Tudi raziskava Inštituta za socialno varstvo je potrdila, da je pri osebah, ki bivajo v rejništvu večja verjetnost, da se bodo ob prehodu v odraslo življenje bolje in bolj uspešno vključili v družbo. V Sloveniji je v rejniška družina nameščenih osemsto enainpetdeset otrok, zato je seveda pomembno, da se rejništvu nameni zadostna pozornost, tako iz vidika zagotavljanja primerne podpore rejnikom kot tudi iz vidika nadzora in preprečevanja zlorab. Na tem mestu velja izpostaviti predvsem problem pridobivanja statusa rejnika z namenom posvojitve. Prav tako pa tudi problem oziroma soproblem velike razlike v izvajanju in kvaliteti rejniške dejavnosti, glede na območje pristojnosti posameznega centra za socialno delo. V ta kontekst spada tudi preobremenjenost strokovnih delavk in delavcev, ki pokrivajo področje rejništva. Izpostaviti velja tudi potrebe po količinsko in tematsko večjem obsegu izobraževanj za rejnike ter ureditvi starševskega dopusta za rejnike. Podobno, kot je to urejeno za posvojitelja. Tem pomanjkljivostim rejniškega sistema v Sloveniji se bomo morali v prihodnosti še posvetiti. Hvala. Hvala lepa. Dovolite mi, da k besedi ...